Le bugie non reggono più, l'opinione pubblica non accetta versioni sbrigative per motivare guerre ben poco umanitarie. Il Parlamento britannico ha bocciato la guerra. Il Congresso degli Stati Uniti la pensa allo stesso modo e, infatti, Obama ha frenato in Siria. Bene ha fatto lei, baronessa, ad appoggiare la proposta di controllo delle armi chimiche in possesso del governo siriano, ma io le chiedo di non omettere la necessaria verifica anche delle armi chimiche in mano ai cosiddetti ribelli, dato che più fonti ne testimoniano l'uso. È infatti urgente ridefinire chi sia realmente terrorista, sia in Siria che in Egitto. Non abbiamo diritto di esportare democrazie, né con le bombe né appoggiando gruppi, che sono una cura peggiore del male, come testimoniato dalla persecuzione delle minoranze cristiane. In Egitto, 22 milioni di cittadini egiziani avevano firmato una petizione contro il governo e 30 milioni sono scesi in piazza pacificamente, ma i Fratelli mussulmani non volevano sentire ragioni e hanno reagito con una violenza inaudita. L'esercito attualmente controlla la situazione, anche se non eletto democraticamente, ma sta difendendo quei 30 milioni di cittadini e ponendo le condizioni per nuove elezioni democratiche. Chi propone interventi armati in quei paesi vuole solo il proseguimento del caos, che rischia di diffondersi anche in casa nostra. Agiamo con una diplomazia di pace, come sta facendo lei, non solo però distribuendo contributi a pioggia che lasciano il tempo che trovano e di cui, cara baronessa, dovremo dar conto ai nostri contribuenti. Ricordo solo i 5 miliardi di euro all'Egitto per la cosiddetta transizione democratica. La pace non si compra con i soldi né con le minacce di guerra, ma con la volontà di serie trattative di pace e oggi 11 settembre e vorrei ricordare la frase tristemente famosa pronunciata dai terroristi Con le vostre leggi vi conquisteremo e con le nostre vi distruggeremo.